Señor Presidente, el informe de este año sobre las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2012 es especial porque se elabora después de conocer que el señor Diamandouros dejará el cargo en octubre de 2013. Yo no puedo más que agradecer los logros del Defensor del Pueblo Europeo en sus diez años de mandato, en particular su trabajo para promover una cultura de servicio y buena administración de los órganos de la Unión Europea, así como su siempre excelente colaboración con la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

Y me gustaría destacar, señor Presidente, como aspectos positivos relacionados con la actividad del Defensor del Pueblo Europeo durante este año 2012 los siguientes primero, el hecho de que el 56 de los formularios hayan sido presentados de manera electrónica en la página interactiva del Defensor del Pueblo Europeo, lo que manifiesta la actualización de dicho órgano conforme al mundo de Internet segundo, la creación de la guía interactiva, que ha resultado ser una herramienta muy útil a la hora de filtrar reclamaciones por parte de los ciudadanos gracias a Internet y a dicha guía se está difundiendo de manera progresiva el conocimiento de los derechos de los ciudadanos y de cómo hacerlos valer tercero, la publicación de una nueva edición del Código europeo de buena conducta administrativa, que tiene en cuenta los principios del Derecho administrativo europeo contenidos en la jurisprudencia de los tribunales europeos y cuarto, que, si hay algo especialmente importante que destacar, es una cuestión de derechos fundamentales a la que el Defensor del Pueblo Europeo dedicó especial atención en 2012 la integración de personas con discapacidad a raíz de la entrada en vigor en la Unión Europea de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Dicho esto, las pequeñas lagunas en las que se debería seguir trabajando —como así refirió en su informe el Defensor del Pueblo Europeo— se pueden resumir en las siguientes la mejora de la comunicación con el ciudadano europeo y la ampliación de la colaboración con la Red Europea de Defensores del Pueblo, la aceleración de los procedimientos de investigación de reclamaciones y la mejora de la transparencia en la administración de la Unión Europea.